Monsieur le Président, chers collègues, il est heureux que le Conseil et le Parlement aient pu largement s'accorder sur un mandat de négociation avec le Royaume Uni, un mandat sans revanchisme ni naïveté. Nous nous réjouissons particulièrement que la préservation des droits des citoyens, mis en péril par le Brexit, ait été mise en tête de la liste des priorités.

En avons nous tiré une véritable leçon? J'entends que l'on se rassure en se disant que nous avons évité le pire en Autriche, aux Pays Bas et en France, mais je voudrais que nous nous gardions de tout triomphalisme. Les forces nationales populistes atteignent aujourd'hui des niveaux électoraux considérables. Quand on ajoute cela aux abstentions et aux votes nuls, on mesure à quel point la confiance de nos concitoyens en leurs institutions et en leurs représentants politiques est ébranlée. En cause, outre un sentiment de perte d'identité, le déclassement ou la peur du déclassement. Encore tout récemment, le Fonds monétaire international nous confirmait que la mondialisation et surtout les mutations technologiques sont les premières causes de la perte de la part des revenus du travail dans la richesse, une richesse qui est de plus en plus inégalement partagée. Face à cela, une timide prise de conscience semble se faire jour, même à Davos, même à l'OMC et même à la Commission. On commence à comprendre que notre système économique laisse beaucoup de concitoyens au bord de la route.

Nous pensons plutôt que, dans un monde où l'accroissement des inégalités semble être une fatalité, où le travail des machines remplace toujours plus le travail humain une étude du MIT nous montre que chaque robot installé supprime sept emplois humains et où les plateformes technologiques à la Uber précarisent toujours plus le travail, nous devons repenser de fond en comble à la fois l'organisation du travail et notre fiscalité et assurer une protection sociale robuste à tous, et pas seulement si vous voulez bien me le permettre aux actionnaires.

C'est à ces conditions que nous montrerons que nous avons retenu les leçons du Brexit. C'est à cette condition là que nous ne nous contenterons pas de contenir, mais que nous refoulerons la vague dangereuse du repli sur soi, parce qu'alors, nos concitoyens reprendront confiance, certains que leurs intérêts sont défendus.